Notre délégation défendra la lutte contre les écarts salariaux à travail égal, contre les cyberviolences, les mariages forcés et les mutilations génitales.

Évidemment, nous ne voterons pas votre résolution caricaturale, qui remet en cause la souveraineté des États et entend imposer la convention d'Istanbul. Je profite de cette intervention pour pointer un sujet capital, qui est pour vous tabou le poids de l'islam radical dans les atteintes aux droits des femmes dans le monde, mais aussi en Europe. En France, une jeune fille nommée Mila, harcelée dans son lycée, a critiqué vertement l'islam sur les réseaux sociaux. Elle a reçu plusieurs centaines de milliers de messages agressifs, dont des menaces de mort et de viol.

Après trois semaines de déscolarisation, elle a dû changer d'établissement. Cette jeune fille symbolise le quotidien de milliers de femmes en Europe qui subissent les influences de l'islam radical, propagé par des populations non assimilées. Les féministes, souvent si braillardes, ont été totalement silencieuses sur ce sujet, visiblement tabou pour elles.

Pourtant, il est grand temps que vous ouvriez les yeux sur le rôle néfaste de l'immigration et de l'islam radical dans les conditions de vie des femmes en Europe.